herra forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti á þingskjali átta hundruð sextíu frá háttvirtri viðskiptanefnd um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða fjármálamarkaðinn með frumvarpi þessu er lagt til að við ýmis lög um fjármálamarkaðinn verði bætt ákvæðum um svokallaða niðurfellingu en með því er átt við að viðurlög eru milduð eða felld niður að fullu þegar lögaðili eða einstaklingur kemur sjálfviljugur fram játar brot gegn lögum og vinnur með eftirlitsaðila að rannsókn málsins þau lög sem hér er fjallað um lög létta af eða þær megi lækka ef eins og áður segir þegar lögaðili eða einstaklingur kemur sjálfviljugur fram og aðstoðar við rannsókn málsins enn fremur er með frumvarpinu lagt til að fjármálaeftirlitið sem slíkt fái heimildir samkvæmt sérlögum til að kæra mál ekki til lögreglu hafi eftirlitið ákveðið að veita niðurfellingu í samræmi við ákvæði viðkomandi laga sem ég taldi hér upp áðan herra forseti þetta er í rauninni tvíþætt breyting sem hér er lögð til á þessum lögum annars vegar eins og ég sagði að falla frá sektarákvörðunum ef einstaklingur eða lögaðili er fyrstur til að koma fram með upplýsingar eða gögn sem að mati fjármálaeftirlitsins geta leitt til rannsóknar eða sönnunar á broti

samkvæmt þessu munu þá einstaklingar og lögaðilar fá möguleika á því að fá niðurfellingu hvort sem rannsókn á broti þeirra er hafin eða ekki ef þeir ákveða sjálfviljugir og að fyrra bragði að láta eftirlitinu í té upplýsingar eða gögn almenn samvinna einstaklings eða lögaðila vegna rannsóknar eftirlitsins dugar sem sé ekki til þess að fá niðurfellingu seinna atriðið varðar tillögu um til að fjármálaeftirlitið geti ákveðið að kæra brot ekki til lögreglu ef fyrirtæki eða einstaklingur hafi frumkvæði að því að láta eftirlitinu í té upplýsingar eða gögn og fjármálaeftirlitið telur að gögnin geti leitt til rannsóknar eða sönnunar á broti eða séu mikilvæg viðbót við þau gögn sem það hefur í fórum sínum hér er möo lagt til að fjármálaeftirlitið geti metið í þeim tilvikum er brot varðar bæði stjórnvaldssektum og refsingu hvort brotið skuli kært til lögreglu eða hvort því verði lokið með stjórnvaldsákvörðun hjá stofnuninni sjálfri brotum sem teljast meiri háttar samkvæmt annarri málsgrein hundrað og tólftu grein d laga um fjármálafyrirtæki ber fjármáleftirlitinu undanbragðalaust að vísa til lögreglu brot teljast meiri háttar með leyfi forseti eins og þar segir í annarri málsgrein hundrað og tólftu grein d brot telst meiri háttar ef það lýtur að verulegum fjárhæðum ef verknaður er framinn með sérstaklega vítaverðum hætti eða við aðstæður sem auka mjög á saknæmi brotsins sem fyrr segir ber fjármálaeftirlitinu að vísa slíkum málum til lögreglu og verði frumvarpið óbreytt að lögum fær fjármálaeftirlitið heimild til að kæra slík brot ekki til lögreglu ef menn auka komið og haft frumkvæði af því að láta upplýsingar í té sem eru til þess fallnar að aðstoða við rannsókn eða jafnvel sönnun á broti í nefndarálitinu er vísað til þess að í samkeppnislögum númer fjörutíu og fjögur tvö þúsund og fimm er kveðið á um niðurfellingu af þessu tagi bæði til handa einstaklingum og lögaðilum brot lögaðila á ákvæðum laganna um ólögmætt samráð varða stjórnvaldssektum en brot einstaklinga á sömu lögum um ólögmætt samráð varða refsisektum eða fangelsi sá munur er að mati nefndarinnar á úrræðum þessara tveggja stofnana það er samkeppniseftirlitsins annars vegar og fjármálaeftirlitsins hins vegar að í samkeppnisrétti er gerður greinarmunur á einstaklingum og fyrirtækjum en í frumvarpinu er ekki um slíkt að ræða gagnvart þeim heimildum sem lagðar eru til til handa fjármálaeftirlitinu samkeppniseftirlitinu ber að kæra brot einstaklinga til lögreglu en brot fyrirtækja varða aðeins stjórnvaldssektum nefndin álítur að brot gegn samkeppnislögum séu eðlisólík brotum á fjármálamarkaði að því leyti að þau eru til þess fallin að hafa í för með sér efnahagslegan skaða bæði fyrir neytendur og atvinnulíf og því mjög mikilvægt að leita leiða til þess að ljóstra upp um slík brot því er einnig við að bæta að í samkeppnislögunum þar sem fjallað er um ólögmætt samráð eiga auvðitað eðli máls samkvæmt alltaf fleiri en einn aðild að ólögmætu samráði markmið þessara ákvæða í samkeppnisréttinum er einmitt að reyna að ýta á að einn komi upp um annan en við umfjöllun nefndarinnar kom fram að það er ákaflega sjaldgæft að fleiri en einn eigi aðild að broti á lögum um fjármálamarkaðinn fyrr í vetur voru samþykkt lög númer hundrað þrjátíu og fimm tvö þúsund og átta um embætti sérstaks saksóknara með þeim er ríkissaksóknara heimilað samkvæmt rökstuddri tillögu frá hinum sérstaka saksóknara að ákveða að falla frá saksókn gagnvart þeim sem hefur frumkvæði að því að bjóða eða láta lögreglu eða saksóknara í té upplýsingar eða gögn hér er um að ræða embætti hins sérstaka saksóknara sem falið hefur verið með sérlögum að rannsaka aðdraganda og eftirleik bankahrunsins síðastliðið haust þessi heimild til að falla frá saksókn er háð ströngum skilyrðum sem eru upp talin í annarri málsgrein fimmtu grein laganna númer hundrað þrjátíu og fimm tvö þúsund og átta það er rétt að taka fram að ákvæðin sem gerð er tillaga um heimili fjármálaeftirlitinu að falla frá saksókn að falla frá því að kæra til lögreglu að þau ganga mun lengra en þessi fimmtu grein laga um embætti sérstaka saksóknarans gerir því að því verður ekki beitt nema að uppfylltum ströngum skilyrðum og samkvæmt rökstuddri beiðni sérstaks saksóknara til

í umfjöllun um frumvarp til laga um embætti sérstaks saksóknara þar sem fram kemur að heimild sem þessi til þess að falla frá saksókn sé nýmæli í réttarfarslöggjöf og hún á sér ekki fyrirmynd á norðurlöndunum þetta er þekkt sérstaklega úr bandarískum rétti en þetta á sér ekki fyrirmynd á norðurlöndunum hið sama á við um ákvæði þessa frumvarps sem hér er til umfjöllunar um að fjármálaeftirlitið geti sleppt því að kæra alvarleg brot til lögreglu en í frumvarpinu kemur skýrt fram að ekki hafi fundist nein fordæmi fyrir slíkum reglum erlendis sem sé að eftirlitsaðili sem er gert skylt með almennum lögum að vísa meiri háttar brotum til lögreglu geti afgreitt slíkt innan sinna vébanda

yrði úrslitavald um það hvort brot á fjármálamarkaði sem teldust meiri háttar yrðu rannsökuð af lögreglu eða sættu eftir atvikum ákærumeðferð af hálfu ákæruvaldsins fært í hendur eftirlitsstofnunarinnar þessar heimildir eru vægast sagt umdeildar og nefndinni barst fjöldi af athugasemdum og umsögnum sem allar lutu til sömu áttar allar vísuðu til sömu áttar og niðurstaða nefndarinnar er sú að almennt sé ekki og eigi ekki að vera unnt að semja sig frá ákvörðun um saksókn bent er á að framferði þess sem brýtur lögin geti þá haft áhrif á refsiviðurlög þannig að það sé hægt að dæma til vægari refsingar en ella ef menn koma fram með upplýsingar eða eru samvinnufúsir við rannsókn málsins nefndin kemst að þeirri niðurstöðu að ákvarðanir um niðurfellingu saksóknar eigi að taka innan refsivörslukerfisins með vísan til þess að ekki finnast fordæmi erlendis fyrir niðurfellingarreglum vegna brota á fjármálamarkaði bendir nefndin á að ákvæðin sem slík séu mjög varhugaverð og ítrekar enn og aftur að um alvarlega brot geti verið að ræða þrátt fyrir að einhver brot kunni að upplýsast ef mælt verður fyrir um niðurfellingu saksóknar eða kæru til lögreglu í lögum leggur nefndin til að öðru fjórða sjötta áttunda tíunda tólfta fjórtánda og fimmtándu greinar frumvarpsins falli brott hins vegar telur nefndin eðlilegt að fjármálaeftirlitinu verði færðar heimildir sem aðrar greinar frumvarpsins mæla fyrir um þannig að verði frumvarpið að lögum eins og nefndin leggur til verði fjármálaeftirlitinu heimilt að lækka stjórnvaldssektir eða falla frá þeim úrræði af þessu tagi geta einnig leitt til þess að mál verði upplýst án þess að vikið sé frá meginreglum um meðferð ákæruvalds í landinu herra forseti nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu sem einnig er að finna á þingskjali átta hundruð sextíu annars fjórða sjötta áttunda tíunda tólfta fjórtánda og fimmtándu grein falli brott gunnar svavarsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins

birgir ármannsson lúðvík bergvinsson guðfinna s bjarnadóttir höskuldur þórhallsson árni m mathiesen helga sigrún harðardóttir og jón magnússon háttvirtir þingmenn